frú forseti ágætu tilheyrendur alþingi er að glata trausti þjóðarinnar í niðurstöðu þjóðarpúls gallups þann fyrsta mars síðastliðinn kemur fram að aðeins tuttugu og níu prósent þjóðarinnar beri traust til alþingis

þetta hlýtur að vera okkur áhyggjuefni og umhugsunarefni núna á lokadögum þingsins ýmsar ástæður koma upp í hugann þegar maður veltir þessu fyrir sér eins og til dæmis starfstími þingsins starfstíminn nær einungis yfir hluta úr árinu og þrátt fyrir að þingmenn viðurkenni að þinghaldið sé of stutt flýja stjórnarliðar yfirleitt af hólmi þegar fram koma tillögur frá stjórnarandstöðunni um að lengja starfstímann með hverju ári sem líður eykst togstreitan milli ráðherranna í ríkisstjórninni og milli ríkisstjórnarinnar og ákveðinna þjóðfélagshópa til dæmis aldraðra og öryrkja svo mikil er togstreitan orðin að aldraðir og öryrkjar telja sig þurfa að fara í eigið þingframboð til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri togstreitan milli ráðherranna í þessari þreyttu ríkisstjórn bitnar á málaflokkum þeirra og þjónustu við almenning svikin kosningaloforð eru hluti af ástæðunni fyrir minnkandi trausti á alþingi korteri fyrir kosningar er ýmsu lofað en korteri eftir kosningar er svo flest svikið í skjóli stjórnarsáttmála meiri hlutans það er nánast orðin regla frekar en undantekning að þingmannamál séu ekki afgreidd frá alþingi þá minnkar traustið þegar ráðherrar láta svæfa mál í nefndum eða stinga þeim undir stól minnkar traustið á alþingi þegar ójöfnuðurinn eykst í þjóðfélaginu minnkar traustið þegar fátækt er orðin viðvarandi minnkar traustið þegar ráðherrar og stjórnarliðar neita að axla ábyrgð í málum eins og til dæmis í byrgismálinu minnkar traustið ágætu landsmenn það þarf að endurheimta virðingu alþingis það þarf að færa löggjafarvaldið aftur frá ráðherrunum til þingsins þegar formenn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks fá sektarkennd tuttugu og þremur árum eftir að forverar þeirra gáfu kvótann okkar og reyna að keyra í gegn á örfáum dögum illa ígrundaðar breytingar á stjórnarskrá þjóðarinnar